virðulegi forseti ég mæli fyrir frumvarpi til laga um breytingu á lögum um meðferð opinberra mála með síðari breytingum

í refsimálum en þannig er að fjölmörgum málum sem eru inni í refsivörslukerfinu eða það er sem ákært hefur verið í þá fylgir bótakrafa frá þeim sem hefur verið þolandi í viðkomandi ákærumáli og réttarfarslögin gera ráð fyrir því að hægt sé að koma bótakröfu undir rekstri opinbers máls en eins og fram kemur í greinargerð með þessu frumvarpi þá er það að mati flutningsmanna of algengt

óhagræði í málinu og það er vissulega þannig samkvæmt gildandi lögum að sú heimild er til staðar fyrir dómara að vísa bótakröfunni frá í málinu og halda áfram með refsiþátt málsins

í því máli og þegar svo háttar til þá stendur sá sem bótakröfuna hefur haft uppi að þurfa að hefja málarekstur sinn að nýju vissulega má færa fyrir því rök að undirbúningur hans að bótakröfu í refsimálinu kunni með einhverjum hætti að nýtast í nýju máli en með þessu frumvarpi er hugmyndin að setja dómurum aðeins þrengri skilyrði fyrir því að fella mál í þennan farveg því eins og ég gat um áður þykir flutningsmönnum að það sé einfaldlega of algengt að bótakröfu sé vísað frá og ég vil leyfa mér að segja að það sé einfaldlega of nærtækt og jafnvel þægilegt úrræði fyrir dómara til einföldunar á málinu að taka bótaþáttinn og vísa honum frá

að dómari telji að úrlausn um hana geti dregið mál að mun á langinn þá geti hann áfram vísað kröfunni frá dómi en með úrskurði

tillaga samkvæmt þessu frumvarpi að dómari geti látið við það sitja að vísa kröfunni frá dómi að því er fjárhæð hennar varðar ég tel í sjálfu sér að þetta sé tiltölulega einfalt mál en það byggir þá í grundvallaratriðum á því að hnykkja aðeins á því að það þurfi að liggja fyrir að úrlausn bótakröfunnar muni draga mál að mun á langinn og er sem sagt áherslumunur á því þegar borið er saman við lögin eins og þau standa í dag og svo er hitt atriðið mikilvægt líka að það þarf að kveða upp úrskurð til að koma bótakröfu frá í þessum málum sem hefur þá þýðingu að slíkan úrskurð má fá endurskoðaðan á hærra dómstigi í greinargerð með frumvarpinu er rakið hvaða hagræði geti verið að því fyrir málsaðila að fá niðurstöðu í bótamálið og það er auðvitað verið að vísa í þessu máli sérstaklega til fenginnar reynslu af meðferð þessara bótamála ég hyggst ekki fara í neinum smáatriðum yfir greinargerðina með málinu heldur koma inn á það helsta sem mér finnst skipta máli ég vil ekki gera lítið úr því að það geti verið mikilvægt sjónarmið fyrir dómskerfið að geta komið bótakröfu frá þegar hún er augljóslega að þvælast fyrir undir rekstri máls en það verður þó að veita því úrræði dómaranna eitthvert frekara aðhald frekar heldur en gert er samkvæmt gildandi rétti

þetta mál lá fyrir á síðasta þingi og fékk þá ekki að koma hingað til annarrar umræðu og var ekki einu sinni tekið fyrir í fyrstu umræðu ef ég man rétt komst ekki á dagskrá en í millitíðinni það er frá því að það var fyrst lagt fram og þar til ég mæli nú fyrir því hefur dómsmálaráðherra lagt fram frumvarp til laga um meðferð sakamála og eru í því máli lagðar til nokkrar breytingar á núgildandi lögum ég vil leyfa mér að fagna þeim breytingum sem þar hafa verið kynntar fyrir þinginu ákveðnum atriðum svipaðs eðlis og fjallað er um í þessu frumvarpi en samkvæmt frumvarpi til laga um meðferð sakamála sem liggur fyrir þinginu þá er í hundrað sjötugasta og fimmtu grein gert ráð fyrir því að dómari geti við þessar aðstæður þar sem hann telur að meðferð bótakröfunnar geti leitt til teljandi tafa eða óhagræðis við rekstur máls þá geti hann kveðið upp úrskurð líkt og gert er ráð fyrir í þessu frumvarpi sem hér er til umfjöllunar um að skilja bótakröfuna frá öðrum þáttum málsins og víkja henni til meðferðar fyrir dómi í sérstöku einkamáli þannig að samkvæmt frumvarpi dómsmálaráðherra mundu þá við þær aðstæður hefjast sérstakt einkamál ég segi fyrir mitt leyti að ég hef í sjálfu sér ekkert á móti því að þessi leið verði farin mundi fara fram á það við allsherjarnefnd sem væntanlega fær þetta frumvarp til skoðunar að þessir kostir yrðu báðir skoðaðir og lagt mat á það hvaða leið yrði heppilegast að fara hér en með því að þessi breytingartillaga með núgildandi rétti komi fram frá dómsmálaráðherra á tel ég að það sé að minnsta kosti verið að taka á þessu vandamáli og með því verið að tryggja þeim sem eru þolendur í málum sem síðan verða að refsimálum fyrir dómstólunum tryggari rétt til að koma bótakröfum sínum að með þessari aðferð sem lagt er til að

sparast tími það þarf ekki að hefja mál að nýju það er sem sagt gengið út frá því að í fyrsta þinghald í einkamálinu sem hefst

muni ákærði þurfa að leggja fram greinargerð hafi hann ekki gert það þá var í sakamálinu en þetta er sem sagt viðleitni í rétta átt að mínu áliti og ég tek því fagnandi að þetta nýja frumvarp dómsmálaráðherra skuli taka til athugunar þetta sama atriði og ég er að ræða í þessu frumvarpi til breytinga á lögum um meðferð opinberra mála ég hygg að ég hafi komið að í mínu máli þeim helstu rökum sem er til að dreifa fyrir þessu